Allerdings muss jedes Haus auf einem Fundament stehen, das solide ist. Das war die prägende Linie in den letzten sechs Monaten die Verbindung von Solidarität und Solidität. Ich hätte mir deswegen gewünscht, Frau Ministerpräsidentin, Sie hätten hier auch etwas mehr zum Thema Solidität gesagt und darüber gesprochen, wie wir es schaffen, die Situation, in der wir sind die Schuldenkrise in den Mitgliedstaaten, die unsere Währung in Mitleidenschaft gezogen hat stärker und besser zu kontrollieren.

Ich glaube, dass wir einen mutigen Schritt nach vorne brauchen, wenn wir hier Erfolg haben wollen. Die Beschlüsse des Rates vom Wochenende lassen doch viele Fragen offen.

Ich weiß, dass das etwas ist, was ihm besonders am Herzen liegt. Der Spiegel hat das Ganze eine Mogelpackung genannt.

Ich bin nicht sicher, ob das wirklich solide ist, ob man so bei den Bürgern Vertrauen wecken kann.

Wir wollen Wachstumskräfte freisetzen, wir wollen das Europäische Patent.

Werden wir jetzt auch eine Bankenaufsicht mit zwei Sitzen bekommen, bekommen wir zwei verschiedene Bankenaufsichten?

Ansonsten herzlichen Dank für Ihre engagierte Präsidentschaft.

Ich habe Schengen nicht erwähnt, das war sicher ein wunder Punkt Ihrer Präsidentschaft.